Die Bürger erwarten, dass die EU sicherheitspolitische Verantwortung übernimmt.

Allerdings, glaube ich, müssen wir bei der Einschätzung unserer sicherheitspolitischen Rolle realistisch sein und sie im Rahmen des multilateralen Gesamtgefüges definieren. Da sympathisiere ich es wird Sie vielleicht überraschen durchaus mit einigen der kritischen Bemerkungen, die Herr Van Orden vorhin gegenüber anderen Kollegen in diesem Hause gemacht hat. Und ich glaube, wir brauchen nicht nur eine multilaterale Diplomatie, sondern wir müssen auch gezielt multilaterale Institutionen stärken, wenn wir nicht wollen, dass dieser Grundgedanke der internationalen Herrschaft des Rechts abgelöst wird durch eine neue Polarisierungsphilosophie, die von anderen Mächten vertreten wird. In aller Kürze will ich drei Aspekte nennen, die mir im Rahmen dieser multilateralen Politik besonders wichtig sind. Erstens Ich stelle fest, der Barcelona Prozess ging noch von einer gemeinsamen Mittelmeerpolitik aus. Inzwischen betrachten wir das Mittelmeer als etwas, was uns scheidet und schützt. Ich glaube, das müssen wir neu bedenken.